Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che il progetto democratico e solidarista europeo non si potrà sviluppare se non sarà fondato sulla conoscenza e la coscienza della storia comune europea. Una storia che prende le mosse dal mai più dei totalitarismi, del nazismo e del comunismo, nonché dell'Olocausto, e che si è centrato sulla dignità della persona umana, la libertà e la solidarietà. Di fronte ai nuovi rischi di involuzione democratica, ai nazionalismi, ai razzismi, ma anche di fronte ai revisionismi e ai negazionismi, è necessario che, nella costruzione di un'area educativa europea, si tenga maggiormente conto della necessità, nella ricerca storica e anche nella metodologia condivisa, dell'insegnamento della storia comune, attraverso la promozione di studi comuni, confronti critici, anche per riunificare davvero l'Europa. Io penso che vada messa a punto una nuova metodologia anche di educazione civica europea e che si possa arrivare naturalmente, nella libertà dei diversi sistemi, alla necessità di insegnamenti di un nucleo condiviso della storia europea, che evidenzi i valori comuni che sono stati alla base del processo di integrazione. Non basta, però, lo sappiamo, essere colti o avere memoria per essere esenti da rischi. Noi sappiamo che se non c'è anche un'educazione valoriale, una pratica di cittadinanza europea, un aumento del pensiero critico, sarà molto difficile che alla cultura si accompagni la coscienza e noi dobbiamo sapere che appunto non basta solo coltivare la memoria, ma una coscienza democratica che nasca da quel mai più che abbiamo pronunciato all'inizio dell'esperienza del progetto europeo.